Hvala lepa. Spoštovana ministra! Moje vprašanje se nanaša na trenutno aktualno problematiko predelave biomase. Stebla navadne konoplje predstavljajo stranski proizvod pri pridobivanju konopljinih semen, stebla sredice pa imajo podobno kemijsko sestavo kot les, ki je osnovna surovina v papirništvu. Iz nje je možno izolirati celulozna vlakna za najkvalitetnejše vrste papirja. Prednost konoplje pred lesom je v njeni hitri rasti in izredni odpornosti. Uporabni so vsi deli rastline, še posebej zanimiva so stebla, ki ostajajo po žetvi na poljih in se običajno premalo, ali pa sploh neizkoriščena. Danes je v svetu le kakšnih pet procentov proizvodnje celuloznih vlaken iz enoletnih rastlin: konoplje, lanu, slame in tako dalje, sicer pa prevladuje les. Prednost uporabe je, da predstavlja nižjo potrošnjo energije pri pridobivanju vlaken, ki jih je možno beliti z okolju prijaznimi kemikalijami, kot so kisik, ozon, vodikov peroksid. Papir iz konoplje je odporen proti staranju in ohranja mehanske in kemijske lastnosti tekom časa. Ena tona konoplje nadomesti dvanajst dreves, prav tako pa je potrebnih le devetdeset dni, da rastlina dozori, iz nje pa lahko proizvedemo do štiri- krat več papirja na hektar v primerjavi z drevesi, katera rabijo tudi do dvajset let, da dozorijo. Ker je učinkovita izraba naravnih virov ključnega pomena za naslednji, za za nadaljnji razvoj zelene tehnologije in krožnega gospodarstva, mislim, da obstaja na tem področju velik potencial. Kot in kot že opisano, je konoplja izvrstna surovina za pridobivanje kakovostnih celuloznih vlaken za izdelavo papirja. V Sloveniji na veliko žalost nimamo več industrijske proizvodnje celuloze, ta je bila ukinjena že pred leti, če se spomnimo na Goričane in Vipap, tako da proizvajalci papirja potrebno celulozo uvažajo. Ministrico za kmetijstvo sprašujem, kaj mislite narediti v smeri, da bi se lažje pridobivala dovoljenja za proizvodnjo industrije s konopljo. Ministra za gospodarstvo pa sprašujem, kako mislite spodbuditi gospodarske subjekte, da bi začeli pridobivati vlakna iz biomase, katera bi omogočila izdelavo papirja, saj je takšna izraba virov ključnega pomena za nadaljnji razvoj zelene tehnologije.